proces la care Parlamentul European va fi un partener constant și ambițios și care va cere și transparență în adoptarea actelor delegate. Da, este adevărat, am făcut o diferență clară între clădirile noi și cele existente, ținând cont atât de forma de proprietate care diferă de la un stat la altul, cât și de stocul de clădiri existent. Consider că statele membre și Comisia trebuie să fructifice evaluarea la jumătatea perioadei a perspectivei financiare, care are loc în 2010, pentru a revizui programele operaționale și a aloca mai multe fonduri eficienței energetice a clădirilor. Statele membre pot utiliza o cotă de 4 din FEDER și, în cazul în care consideră oportun, o cotă redusă de TVA, dar nu mai mică de 5 pentru lucrările aferente eficienței energetice a clădirilor. Subliniez că toate fondurile alocate eficienței energetice a clădirilor se vor regăsi în locuri de muncă și în taxe și impozite plătite la nivel local, regional sau național, având în vedere caracterul local al acestor lucrări.